Herr Präsident! Atomwaffen gehören zu den grauenhaftesten Waffen, die es gibt, und sie gehören weltweit abgeschafft! Die zivile Nutzung der Kernenergie ist unbeherrschbar. Deshalb müssen wir uns mit aller Kraft für einen weltweiten Atomausstieg und für eine weltweite atomare Abrüstung, aktuell für eine atomwaffenfreie Zone im Nahen und Mittleren Osten, einsetzen. Friedlich! Bis dahin gelten die aktuellen Verträge.

Er nimmt somit das allen Staaten in diesem Vertrag garantierte Recht zur zivilen Nutzung der Atomenergie in Anspruch. Das ist gefährlich so wie es auch in anderen Ländern gefährlich ist. Und niemand kommt auf die Idee zu Recht nun gegen alle Staaten, in denen es Atomkraftwerke gibt, militärisch vorzugehen oder sie mit Sanktionen zu bestrafen. Weder Geheimdienste noch der jüngste Bericht der Atomenergiebehörde geben stichhaltige Beweise, dass im Iran Atomwaffen gebaut, vorbereitet oder geplant werden.

Hinzu kommt ein immer aggressiverer Wirtschaftskrieg, der das Land destabilisieren soll. Diese Politik, meine Damen und Herren, ist hochgefährlich für den Weltfrieden und beschränkt die Möglichkeiten der fortschrittlichen Opposition im Iran. Es sieht sehr danach aus, dass wie so oft Frieden und Menschenrechte globalen Interessen der USA und der EU zum Opfer fallen sollen.